Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio ringraziare prima di tutto il nostro relatore Cozzolino per la relazione molto precisa, molto puntuale e con proposte interessanti. Io credo che dobbiamo ricordare tutti che l'Unione europea è molto grande e per di più coopera con molti paesi intorno a lei e la logica delle strategie macroregionali è quella che nella competizione internazionale con grandi paesi è utile coordinare le strategie europee per grandi aree coerenti, che hanno storia, economia e cultura comuni. Tuttavia spesso queste strategie non funzionano come dovrebbero.

Il secondo punto è una spinta a usare veramente insieme i fondi.